Madame la Présidente, la commission des budgets a adopté un projet pilote, proposé par la commission de la pêche. Ce projet pilote permet une supervision des garde côtes au niveau européen.

Nous sommes face à une contradiction terrible le problème est véritablement européen, mais les moyens de surveillance et d'intervention en mer relèvent des États et la coordination entre eux est minimaliste. Ce projet pilote propose donc de créer un mécanisme européen de supervision pour coordonner l'action des garde côtes nationaux ainsi que celle des agences européennes Frontex, l'Agence de contrôle des pêches et l'Agence pour la sécurité maritime.

Il s'agit donc d'une avancée considérable pour renforcer l'espace Schengen et mieux coordonner l'action des États membres aux frontières.